Señor presidente, promover el desarrollo sostenible, combatir la generación de residuos, proteger la biodiversidad, etcétera, etcétera. Estos son valores de responsabilidad social de Carrefour, pero podrían ser los de Mercadona, los de Embraco, los de Inditex o los de muchas otras.

Hacer campañas de marketing es totalmente legítimo, pero no confundamos publicidad con regulación, porque si lo hacemos, damos un paso más hacia el desastre. Hay empresas que miran hacia otro lado cuando sus subcontratas usan mano de obra esclava. Es lamentable, pero es el mundo, son las reglas del juego, me dirán muchos de ustedes. Precisamente eso es lo que hay que hacer cambiar las reglas del juego, o, más bien, ponerle reglas al juego, porque ahora no existen.

No podemos dejar la vida de la gente y la vida sobre la tierra en manos de la buena voluntad de las empresas.